Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana ministra. Občine že kar nekaj časa opozarjajo na težave, ki se jim dogajajo pri sanaciji naravnih nesreč. Tako občine kot posamezniki namreč predolgo čakajo na finančno pomoč države, ocenjena škoda pa velikokrat ni primerljiva s stroški celovite sanacije škode, ki so lahko tudi do trikrat večji od ocenjenih stroškov. Dejstvo je, da se Slovenija, tako kot ostali svet, vedno pogosteje srečuje z vremenskimi ujmami in naravnimi nesrečami, zato je še toliko bolj pomembno, da država občinam in posameznikom pomoč zagotovi čim bolj učinkovito in čim prej, pa tudi, da imajo občine na voljo mehanizme, da si pri odpravi škode lahko karseda učinkovito in hitro pomagajo tudi same. Menim, da bi veljalo resno razmisliti tudi o ustreznih spremembah Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega bi občinam omogočili posebno vrsto zadolževanja za primere sanacij posledic po naravnih nesrečah, ki bi se pod manj strogimi pravili vštevalo v največji obseg možnega zadolževanja, kot je določeno v desetem b členu omenjenega zakona. Občine bi se denimo zadolžile za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije na stvarnem premoženju zaradi odprave posledic škod po naravnih nesrečah, kot so potres, poplave, zemeljski in snežni plazovi, toča, žled ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, in ekološke nesreče, kar bi omogočilo celovito in dolgoročno varno obnovo stvarnega premoženja. To bi hkrati pomenilo tudi preventivni ukrep. Ob naravnih nesrečah pa poleg občinskega premoženja veliko škode na svojih domovih utrpijo tudi posamezniki. Kljub temu da vedno hitro in nesebično priskočijo na pomoč tako gasilci, civilna zaščita, nevladne organizacije in ostali prostovoljci, pa morajo žal oškodovanci, ki so jih doletele posledice naravnih nesreč, na finančno pomoč države za odpravo posledic čakati vsaj devet mesecev in več. To obdobje je absolutno predolgo, še zlasti, ko naravne nesreče prizadenejo posameznike, ki so že sicer v težkem socialnem položaju in pogosto svojega premoženja sploh nimajo zavarovanega ali pa je to izredno skromno. Glede na to, da vlada pripravlja tudi spremembe Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona o financiranju občin, katere seveda pozdravljam, vaju, spoštovana ministra, sprašujem, kdaj nameravate pripraviti spremembe zakonodaje v smeri hitrejšega in bolj učinkovitega odzivanja in pomoči države pri naravnih nesrečah in ali se strinjate s predlaganimi spremembami zakonodaje, s katerimi bi občinam zagotovili dodaten finančni vir obliki namenskega posojila, ki bi jim omogočal celovito odpravo škode po naravnih nesrečah. Hvala.